Hvala za besedo, predsedujoči, pred nami je še en poskus posega Slovenske demokratske stranke v nepravičen pokojninski sistem, na eni strani je predlog dober, saj je zavarovancem s pravico do invalidske pokojnine to dviguje na raven osnovnega zneska minimalnega dohodka, torej višine denarne socialne pomoči, hkrati je predlog tudi slab, ker tega ne stori za vse prejemnike najnižjih pokojnin, no, predvsem pa je predlog simptomatičen, saj ga v SDS-u vlagate takrat, ko niste na oblasti, takrat, ko ste bili na oblasti, ste sprejeli ZUJF, ki je rezal vse povprek in v katerega ste med drugim zapisali tudi, da se pokojnine ne usklajujejo v obdobju med leti dva tisoč deset, in dva tisoč sedemnajst, je tako država Slovenija tudi zaradi vašega varčevanja bodisi popolnoma opustila bodisi močno omejila usklajevanje pokojnin, no, in zaradi tega so sedanje pokojnine v skupnem znesku prenizke za približno tristo devetnajst milijonov evrov, v Levici že dalj časa opozarjamo, da so pokojnine v Sloveniji prenizke, že leta dva tisoč šest je najnižja pokojnina znašala devetinšestdeset odstotkov najnižje plače, v letu dva tisoč sedemnajst pa je to razmerje padlo pod šestdeset odstotkov. Danes povprečna starostna pokojnina znaša malo več kot sedeminpetdeset odstotkov povprečne plače, v Levici smo že večkrat opozorili, da polovica starostnih upokojencev prejema pokojnine pod minimalnimi življenjskimi stroški na šeststo šestintrideset evrov in da zajamčene pokojnine znašajo mizernih, nepoštenih, celo krutih dvesto sedemnajst evrov, in ravno to najnižjo pokojnino je potrebno dvigniti na raven, saj kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov oziroma štiristo dvainštirideset evrov, zaradi te grde slike mačehovskega odnosa države do svojih upokojencev je stopnja revščine med upokojenci štirikrat višja kot med zaposlenimi, pri čemer so najbolj prizadete ženske nad petinšestdesetim letom starosti, vsaka peta revna oseba pri nas je ženska, če se obrnemo na zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in iz njega potegnemo podatke za februar dva tisoč devetnajst, je starostno pokojnino manjšo od petsto evrov prejemalo več kot petdeset tisoč ljudi, od tega skoraj dvaintrideset tisoč žensk. Ob vsem tem razmerje med neto plačo in starostno pokojnino vztrajno pada, cene domov za starejše so vse višje, vrste oziroma čakalne dobe pa prav tako po zadnjih podatkih skupnosti socialnih zavodov Slovenije, na vstopu dom za starejše trenutno čaka preko osem tisoč ljudi, število prostih mest pa je natanko ena, to je eno prosto mesto za osem tisoč prijavljenih, ob tem država še štirinajst let ni zgradila enega samega doma za starejše občane niti ni izdelala sprejemljive strategije za povečanje kapacitet, edina strategija, ki ste jo izdelali, gospe in gospodje, iz političnega establišmenta pa je bila seveda privatizacija, tako imamo danes dvainštirideset koncesionarjev na področju domske oskrbe, ki si jih skoraj nihče ne more privoščiti, če sem konkrečn, konkreten, in se uzremo k povprečnim zneskom oskrbe v javnem domu in v povprečnem znesku oskrbe v koncesijskem domu, vidimo, da je razlika za sto trideset evrov, torej zasebni koncesijski dom je za sto trideset evrov v povprečju dražji od javnega doma, če pogledamo razliko med najcenejšim javnim in najdražjim zasebnim koncesijskim domom, ta razlika naraste na štiristo oseminsedemdeset evrov, se pravi, samo razlika je skoraj tako velika, kot je pri nas najnižja zajamčena pokojnina za polno dobo, zdaj si pa predstavljajte, kako naj si to upokojenci privoščijo, ampak to je pač logika vas na oblasti, v katero ne dvomite, in to je tudi del vaše širše strategije subvencioniranja kapitala, rajši vidite, da si koncesijski baroni polnijo žepe, kot da bi dejansko razbremenili tako upokojence kot njihove družinske člane in na koncu koncev občine, profit peščice privatnikov je za vas pač na prvem mestu, in ker je temu tako, se seveda tudi na upokojence gleda kot na vse ostalo v tej državi kot na strošek in kot na molzno kravo, in ker so za vas upokojenci strošek, boste držali pokojnino nizko, in ker so strošek, ki jih boste držali jih boste čimdlje zadrževali na trgu dela, da bodo vplačevali v sistem, to je vplačevali v sistem, ki že sedaj gnije in ki že sedaj ne zagotavlja dostojne starosti, ampak vi vztrajate, ker je to sistem, kot ga poznate, ker ne vidite preko očitnih omejitev, ki jih ima, človek se vpraša, kako je možno, da enostavno ne vidite tega, kar je očitno, kako je možno, da forsirate ljudi, da vse dlje in dlje delajo, obenem pa nekateri mladi nimajo zaposlitev, drugi imajo prekarne neredne zaposlitve, s katerimi ne morejo nikakor priti do normalnega življenja, ali kako je možno, da delavec plačuje dvakrat višje prispevke za pokojnine kot kapitalist pa ima na koncu od tega najprej nizko plačo in nato še bolj nizko penzijo, kapitalist pa drugo jahto in peti vikend, kako je torej možno, da s tako lahkoto podaljšujete ali želite podaljševati upokojitveno starost, zato ker je to nujno, pravite, in zato ker mora biti blagajna vzdržna. Kje je ta vzdržnost blagajne, ko je potrebno obdavčiti kapital in dobičke, kje je ta vaša logika polnjenja blagajne, ko je potrebno obdavčiti nepremičninske velikaše, ki zgolj z rentami služijo ogabne vsote, medtem ko v šahu držijo celoten nepremičninski trg, s tem pa v suženjski situaciji na tisoče tistih, ki so enostavno prisiljeni v plačevanje najemnin? Nedavno je britanska finančna inštitucija Together money, ki upravlja s krediti in hipotekami nepremičnin, objavila študijo, kjer Ljubljano in Zagreb postavlja med deset mest v Evropi, kjer je lastniški dostop do prve nepremičnine najnižji, se pravi, smo v evropskem vrhu po enem od poglavitnih indikatorjev neenakosti, ampak to so točke, pri katerih vaša logika odpove, še naprej boste dajali odpustke kapitalu, še naprej boste podpirali nepremičninske rentnike, ko bo potrebno stiskati penzije in siliti upokojence, da zgarani delajo do smrti, no, takrat takrat pa boste spet vklopili vaše tako imenovano logično mišljenje, takrat pa bojo ogrožene javne finance, zganjali boste vik in krik, drugačnih rešitev od te vaše ne vizije razvoja je seveda več kot dovolj, samo na stvari je potrebno pogledati drugače, na kratko poglejmo, kaj trdimo mi socialisti in kaaj pravite vi v političnemu establišmentu, vi po eni strani vztrajate, da delovna mesta izginjajo zaradi napredka tehnologije, da je potrebno več fleksibilnih delovnih razmer in podobne neumnosti, po drugi strani pa trdite, da ljudje še vedno delati praktično do smrti, to je popolnoma protislovno. A vas ne moti, no, socialisti pa pravimo, da drži, da delovna mesta izginjajo zaradi napredka tehnologije, drži tudi, da se prebivalstvo stara, ne drži pa, da moramo delati do smrti, pravimo preprosto, da lahko omejeno protislovje razumemo omenjeno protislovje razumemo, če si priznamo, da je odraz nekega temeljnega protislovja med delom in kapitalom, med razvojem produktivnih sil, kar sklenemo v tehničnem in znanstvenem napredku naše družbe in produkcijskimi odnosi, ki se vztrajno upirajo, da bi sledili temu napredku, no, to je logika kapitalističnega načina produkcije, odraža se v tem, da imamo namesto šest- ali štiriurnega delovnika, kar mi predlagamo, po tri ali štiri službe to se odraža v tem, da imamo na voljo najsodobnejše tehnologije, s katerimi bi lahko zadovoljili potrebe vseh, pa medtem nekateri nimajo denarja za hrano in to se odraža tudi v tem navsezadnje, da morajo ljudje delati v visoki starosti, namesto da bi uživali preostanek življenja v miru, in tako bo, dokler boste zagovarjali državo z osnovno funkcijo zgolj in samo stimuliranja, subvencioniranja kapitalističnega gospodarstva, državo, katere edini smisel bo zagotavljanje občih pogojev akumulacije, akumulacije kapitala, vprašanje pokojnin zato ni zgolj vprašanje, ki bi se dotikalo ene populacije ljudi, to je starostnikov, je precej širše vprašanje zdravstvenega sistema, v katerem je potrebno zaustaviti privatizacije in ukiniti koncesije, je tudi vprašanje izobraževalnega sistema, kjer odpiranje univerz v trgu pomenijo absoluten pad kakovosti izobraževanja, konec koncev je to tudi vprašanje delovnih mest, ki jih uničujejo prekarizacija, negotovi pogoji dela in nizke plače, no, in zato potrebujemo radikalno drugačne politike, kot so to usmeritve, političnega razreda, v tem trenutku potrebujemo javno zdravstvo, ki bo dostopno in kvalitetno, potrebujemo javno šolstvo, kjer bodo edine razlike tiste v predanosti študiju, ne pa v tem, kdo si lahko ta študij privošči, in zato potrebujemo stabilna delovna mesta, kjer ljudje ne bodo v stalni negotovosti izgorevali za mizerne plače, vse to je potrebno skupaj, in tudi misliti skupaj, ko se pogovarjamo o pokojninah, predvsem pa je pred tem potrebno obrniti logiko, ki ste ji podlegli praktično vsi po vrsti, to je logika po meri kapitala, v Levici bomo predlagani zakon podprli, no, v nadaljnjem nadaljnjem postopku bomo k njemu predložili amandmaje, s katerimi bi se na dostojno raven dvignile vse najnižje pokojnine, ne zgolj da se ustvari ena izjema, ne, ne, vse najnižje pokojnine v tej državi je potrebno dvigniti. Hvala. Hvala lepa.